Este paquete de movilidad es una pieza fundamental para acabar con los problemas de fragmentación que se producen por el dumping social interno y las desigualdades en el acceso al mercado de los operadores. Por eso apuesto por aprobar unas normas comunes que acaben con las soluciones Estado a Estado que, con la intención de solucionar estos problemas, en realidad los han hecho crecer.

Las medidas que proponemos mejoran las condiciones de los profesionales, contribuyen a la seguridad vial y la eficiencia del transporte y preparan el camino para un futuro próximo en el que la digitalización y descarbonización van a cambiarnos la vida para mejor. La ciudadanía nos elige para intentar lo óptimo, pero sabe que lo mejor es enemigo de lo bueno.

Por eso se equivocan los que bloquean esta solución europea por puro electoralismo. Este paquete de movilidad no es el mejor de los posibles, pero tiene trabajo, conversaciones, participación y acuerdos suficientes para ser mucho mejor de lo que tenemos hoy.